A szövetkezetek az Európai Unióban nagyon fontos közösségi jellegű és bizonyítottan hatékony kezelőeszköz szerepét töltik be. A közép kelet európai térség államaiban státusuk és működésük a kommunizmus ideje alatt sajnos kissé kompromittálódott. A jelenlegi hosszantartó válság kezelésében megmutatkozó szerepük tagadhatatlan.

A foglalkoztatottsági arány körükben felfelé ívelő tendenciát mutat, és az összetett válsághelyzet ellenére csődellenállóbbak a hagyományos vállalatoknál, sőt regionális szinten munkaerő integrációs szerepük is hangsúlyos.

A szövetkezeti modellre jellemző pozitív mechanizmusok összehangolása révén számos, a szövetkezeti ágazat keretén belül szervezett tevékenység versenyképességét növelhetné egy egységes uniós szintű szabályozási keretrendszer.